van de noodzaak van gelijke rechten voor man en vrouw. Het is opvallend dat in dit verslag op van alles en nog wat met scherp wordt geschoten, behalve op het grote taboe van vandaag, de opmars in Europa van een extremistische en per definitie vooral discriminerende islam.

Arabische lente, maar voor de rest heerst er een grote stilte over de islamproblematiek in onze eigen Europese landen, over het onderwerpingssymbool van de hoofddoeken tot en met de gruwel van de besnijdenissen.